Frau Präsidentin, Herr Kommissar!

Als erstes begrüße ich es außerordentlich, dass die Kommission die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit so ins Zentrum ihrer Politik stellen will. Hoffnung und Zukunft für junge Menschen zu schaffen, das ist unser Anliegen, das ist für uns ganz wichtig. Ich begrüße zweitens auch, dass die Kommission mehr und mehr sieht, dass gerade in Wirtschaftskrisen nicht nur strikte Sparpolitik zu Erfolgen führt, sondern eben auch Investitionen notwendig sind. Da stehen natürlich die kleinen und mittleren Unternehmen an allererster Stelle, denn sie schaffen die meisten Arbeitsplätze und sind für die wirtschaftliche Entwicklung sehr wichtig. Drittens sage ich aber ganz klar und offen So, wie das in den Medien geschrieben worden ist, hat Herr Barroso den Eindruck erweckt, er könne mal eben 82 Milliarden Euro auftreiben in dieser Europäischen Union, mit dem Hintergedanken, dass man die in der Kohäsionspolitik ohnehin nicht richtig nutzen würde die könne man jetzt nehmen, um genau das zu machen, nämlich Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen und KMU unterstützen.

2013! Meines Wissens ist dieses Geld aber in Programmen und Projekten gebunden.

Die Reaktion der Regionen war schon bestürzt. Ich habe viele Anrufe bekommen, in denen gefragt wurde Was passiert denn jetzt? Wird uns das Geld weggenommen? Was soll denn das?

Die Kohäsionspolitik ist wirklich eine außerordentlich erfolgreiche Politik, am sichtbarsten und begreifbarsten für die Bürgerinnen und Bürger. Sie schafft Vertrauen.

dass mal eben ein paar Milliarden neu akquiriert werden können, dann schafft das kein zusätzliches Vertrauen, sondern nur Unsicherheit. Vor allen Dingen, wenn ich daran denke, dass der Rat für die diesjährigen Haushaltsverhandlungen die geforderten Zahlungen nicht in dem Maß leistet, wie das Kommission und Parlament für nötig erachtet haben, und nach meinen Informationen etwa für Projekte, die schon abgeschlossen sind, dieses Jahr 15 Milliarden Euro benötigt werden, aber maximal 5 zur Verfügung stehen. Dann wundere ich mich wirklich, wie man den Eindruck erwecken kann, Mitgliedstaaten seien bereit, noch zusätzliche Gelder für die Kohäsionspolitik zu zahlen und bereitzustellen. Ich glaube, wir müssen hier sehr aufpassen, dass wir in der Tat die richtige Politik weiterführen und dass wir die Länder mit hoher Jugendarbeitslosigkeit unterstützen.